Pane předsedající, já myslím, že kolega Štětina mi tak trochu nahrál, protože já jsem na rozdíl od mnohých po řadě uprchlických táborů skutečně jezdil. A skutečně jsem tyto uprchlické tábory navštívil a měl jsem možnost se setkat i s lidmi, kteří byli obětí různých pašeráků. A většinou to byli lidé, kteří byli nevzdělaní, velmi chudí a kteří toužili vlastně přijít do Evropy a žít jako jejich příbuzní, kteří sdíleli třeba i záměrně

Tito lidé většinou naletěli.

Já si myslím, že tak jako dneska se podařilo v některých členských státech vytvořit weby, které informují o tom, jaká je skutečná situace v Evropské unii, tak bychom měli i jako Evropská unie se snažit působit na lidi, kteří jsou obětmi pašeráků, aby nechodili do evropských států a nedávali peníze těmto organizovaným skupinám, protože ty neustále rostou.